Porque Canadá ha conseguido un acuerdo con los inuit desde hace años, en el que se regula su caza y su forma de vida —puesto que los inuit viven de los osos— y han conseguido que, además de practicar sus costumbres tradicionales, se multiplique el número de osos. Luego, es preciso premiar a aquellos gobiernos y a aquellos pueblos que han sabido mantener sus tradiciones y convivir al tiempo que se multiplica y se preserva la especie. Creo que el mundo de las prohibiciones tiene que ser capaz de reconocer la excepción. Una excepción en la cual la convivencia entre los animales y las personas constituye para un pueblo su forma de vida, su forma de alimentación.